Duminica trecută, zeci de persoane au fost arestate din nou la Moscova în timpul unui protest spontan împotriva monopolului politic. Societatea civilă este reprimată sistematic și hărțuită cu instrumente sovietice precum Legea agenților străini, care înregimentează ONG urile într un registru public al infamiei, pentru ca apoi să le sancționeze financiar și chiar penal.

Asta face Kremlinul, nu doar cu proprii cetățeni, ci și cu activiștii ucraineni, reprezentanții minorităților sau presa liberă. În deplina sfidare a dreptului internațional, cetățenii ucraineni au fost capturați, deținuți în condiții teribile și supuși torturii. Rusia lui Putin nu poate fi un partener pentru Uniunea Europeană, atât timp cât violează brutal drepturile omului și legislația internațională.

Respectarea drepturilor omului trebuie să fie nucleul de negociere în toate contactele Uniunii Europene cu Rusia, inclusiv în acordurile economice. Avem nevoie urgent de o lege Magnistky la nivel european, pentru a i sancționa pe toți cei care încalcă drepturile omului.